Mogoče vljudno vabljeni na konferenco o redkih boleznih, ki bo, osemindvajsetega drugega devetnajst, kjer se bojo ta ... Organizira ministrstvo za zdravje to konferenco, kjer se bo razpravljalo točno o redkih boleznih. To je že peta konferenca, tako da se s tem intenzivno ukvarjamo. Sedež vseh teh redkih bolezni je pa na kliničnem centru, kot rečeno, je razpršen, ker se ne da ne pod eno kapo vse narediti.